Ik hoop uiteraard dat dat niet het geval is en ik hoop dat de herstructurering van Opel wordt onderworpen aan de normale regels van de bedrijfsvoering en dat we niet in een situatie terechtkomen van eigen autofabriek eerst. Ik heb volledig vertrouwen in commissaris Kroes, die alle aspecten gaat bekijken van deze deal. Zij staat bekend als iemand die de hakken in het zand kan zetten, ze heeft dat in Nederland heel vaak bewezen, en zal niet bang zijn om duidelijke uitspraken te doen. Ik heb wel een vraag aan haar met betrekking tot de rol van Sberbank, de Russische spaarbank. Ik vraag me af wat dit voor een rol is en of deze ertoe zal leiden dat een deel van de Opel productie uiteindelijk terecht zal komen in de Russische Federatie, aangezien de Sberbank eigenlijk een voortzetting is van de economische politiek van de regering met andere middelen.

De auto wordt veiliger en schoner en krijgt toch van alles de schuld. De auto is de boeman en de automobilist is de persoon die fiscaal wordt uitgeknepen en vaak ook door een politiek die wordt voorgestaan in dit Huis.

Een Opel is voor veel mensen met een kleine beurs een auto die zij kunnen kopen. Helaas is het zo dat het tegenwoordig voor die mensen steeds moeilijker wordt een auto als een Opel te kopen en het gevolg daarvan is dat de autoproductie in elkaar zakt.